Preto sa z uverejnených záverov potešili tí, čo dokázali pokračovať v uskutočňovaní potrebných reforiem a plnení kritérií, často aj na základe dosiahnutého kompromisu politických aktérov. Pre tých, čo to nedokázali a pokračovali v neplodnom napínaní svalov namiesto racionálneho konštruktívneho dialógu, bol rok, ktorý uplynul od uverejnenia predchádzajúcich správ, strateným časom. Zároveň aj upozornením, že potrebnú prácu za nich nikto iný neurobí. Ak chcú obstáť pred vlastnými občanmi, budú sa musieť podľa toho chovať a hlavne pracovať.